16 jest w jawnej sprzeczności z fundamentalną zasadą równych warunków konkurencji na jednolitym rynku. Z jednej strony postuluje się odejście od historycznych wartości referencyjnych, a z drugiej strony proponuje się usankcjonowanie bardzo dużych różnic wsparcia bezpośredniego dla rolników z poszczególnych państw członkowskich.

Czas najwyższy w rolnictwie wprowadzić równe warunki konkurencji, a różnice które będą oczywiste powinny wynikać tylko i wyłącznie z obiektywnych kryteriów.